Panie Przewodniczący! Zarówno Parlament, jak i Unia Europejska mocno angażują się na rzecz praw człowieka w wielu regionach świata. Podczas tej sesji uhonorowaliśmy po raz kolejny Nagrodą Sacharowa osoby, dla których walka o poszanowanie praw i godności ludzkiej stanowi fundament działalności. Coraz częściej też instytucje europejskie zwracają uwagę na te kwestie w relacjach z innymi krajami, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranych umowach międzynarodowych. Szczególną uwagę należy poświęcić krajom partnerskim. Dalsze postępy w pogłębianiu reform demokratycznych na tym obszarze muszą być wyznacznikiem naszego podejścia we wzajemnych relacjach wyrażanego hasłem więcej za więcej. Przypadki dyskryminowania wolności słowa, sumienia, przekonań czy zgromadzeń wciąż pojawiają się w tychże państwach. Zgadzam się z potrzebą wypracowania skuteczniejszej spójności i komplementarności programów w zakresie praw człowieka pomiędzy Unią i państwami członkowskimi. Wzmocnienie naszej polityki może zostać osiągnięte dzięki instytucji specjalnego przedstawiciela.